Panie Przewodniczący! Wraz z Silvią Costą z grupy SD byliśmy wnioskodawcami w 2017 r. programu pilotażowego, który zakładał zbudowanie takich modułów edukacyjnych, zwłaszcza dla policji, w zakresie poruszania się właśnie na tym rynku nielegalnego obrotu dziełami sztuki. Bardzo się cieszę, że ten program jest realizowany w 2018 r., ale warto go poszerzyć. Natomiast wracając do dzisiejszej debaty, podkreślę cztery elementy, które, według mojej oceny, są niezwykle wartościowe i zostały zawarte w dokumencie. Po pierwsze, ustanowienie wspólnej definicji dóbr kultury przy przewozie to ważna sprawa. Zapewnienie, aby importerzy zachowywali staranność przy zakupach dóbr kultury pochodzących z państw trzecich. Trzeci element określenie standardowych informacji na użytek poświadczenia legalnego pochodzenia dóbr kultury.